Hvala lepa, predsednik, za besedo. Spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi. Res je, veliko smo že danes slišali, tudi v mnenju Vlade, tudi s strani poslanskih skupin, a kljub temu mi dovolite, da podam še naše stališče poslanske skupine Socialnih demokratov. Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto dva tisoč sedemnajst in drugih ukrepov na področju plač preneha veljati decembra dva tisoč osemnajst. Po prenehanju veljavnosti navedenega zakona javni uslužbenci pridobili pravico iz naslova pri, napredovanja v višji plačni razred oziroma v naziv, in sicer že s prvim aprilom oziroma prvim majem naslednjega leta. Osebno si sicer meni zdi, da bi bilo to tudi pravilno, a ob tem je potrebno poudariti, da bi javnofinančni odhodki zaradi napredovanja javnih uslužbencev znašali približno petdeset milijonov evrov več. Novela, ki jo danes obravnavamo, je usklajena z večino sindikatov javnega sektorja. Z njo pa se uveljavlja enovita sistemska ureditev časovne dinamike izplačevanja pravice do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom. S tem se na sistemski ravni rešuje pridobitev pravice do napredovanja in posledično pravice do višje plače za vse javne uslužbence in funkcionarje, ki lahko napredujejo s prvim decembrom v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje. Torej, javni uslužbenci in funkcionarji bodo po noveli napredovali prvega decembra v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje. In ni res, da napredovanja ne bo. Socialni demokrati bomo takšen predlog novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju podprli, predvsem iz razloga, ker je predlog novele zakona usklajen s sindikati in je vezan na zaključena pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev. In kar je za nas tudi zelo pomembno, da gre za rešitev za daljše časovno obdobje. Socialni demokrati ob tem upamo, da bo ta napoved o daljšem obdobju veljavnosti te določbe tudi zdržala, kajti tudi javni uslužbenec mora vedeti, kdaj lahko računa na napredovanje, seveda, ob osna oi ob izpolnjevanju pogojev, ne pa, da se jim ta možnost nenehno prelaga v neko nedorečeno prihodnost. Jasno načrtovanje njegove kariere zagotovo vpliva na njegovo delovno zagnanost, zanimanje za dodatna izobraževanja in ne nazadnje tudi možnost pridobitve višje plače. Hvala lepa.